Hvala lijepo, gospođo Šuica što ste prihvatili moju plavu kartu. Naime, htio bih Vas pitati slažete li se sa mnom da osim onoga što moramo učiniti i mi sami unutar Europske unije vrlo je važno da učinimo i na našim granicama, pogotovo na zapadnom Balkanu? Vi ste govorili o tome, ali mislim da treba napraviti puno toga i na zapadnom Balkanu, odnosno svi znamo potencijalne opasnosti koje leže i u Bosni i Hercegovini, a možda i u nekim drugim državama, ali za Bosnu i Hercegovinu svi to dobro znamo.